Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Mesdames, Messieurs, chers collègues, à mon tour de saluer le travail fait par nos deux corapporteures qui, au terme de négociations denses, difficiles mais très brillamment menées, sont arrivées à obtenir un accord avec le Conseil de l'Union, qui va permettre l'établissement de normes minimales de protection des victimes dans toute l'Union européenne et marquer une étape supplémentaire dans l'édification de cet espace de liberté et de justice sur le plan communautaire. Il n'y a pas souvent, par les temps qui courent, dans l'Union, de motifs de satisfaction qui soient aussi nombreux. Ce soir, nous pouvons tous nous réjouir du dispositif mis en perspective par ce texte pour protéger les victimes, qui sont une catégorie juridique, comme vous l'avez rappelé, Madame la Commissaire, assez souvent oubliée dans nos systèmes juridiques nationaux.

Enfin, troisième point, le développement possible du réseau de structures d'accueil, afin que chaque victime puisse trouver une écoute et un soutien près de chez elle, est essentiel.